Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode, ktorú Európska únia má už s Peru a Kolumbiou, vítam. Myslím si, že je to krok správnym smerom, a je to niečo, čo prospeje ako Európskej únii, tak aj tejto latinskoamerickej krajine. Viac som sa zapojil v poslednej dobe ako podpredseda Eurolatu do problematiky spolupráce Európskej únie a Strednej a Južnej Ameriky a páči sa mi, že Ekvádor je takým skutočným hmatateľným príkladom takéhoto napredovania. Diverzifikácia partnerov je aj pre Európu prospešná, aj pre našu zamestnanosť. Samozrejme, nesmieme zabúdať aj na ľudskoprávny rozmer a sociálny rozvoj v tejto latinskoamerickej krajine.